Je pochopiteľné, že v poslednom období sa sústredíme skôr na južné hranice Únie ako na východné. Netreba však ale samozrejme zabúdať ani na našich partnerov na východ od Európskej únie.

Verím, že zo vzájomnej spolupráce môže prosperovať šesť zúčastnených krajín a rovnako aj samotná Európska únia.

Z diplomatického a politického hľadiska bude tiež dôležité adresovať na samite úlohu Ruska v politike Európskej únie voči šiestim bývalým krajinám Sovietskeho zväzu. Samotné Rusko je síce mimo iniciatívy, ale partnerstvo ako také v žiadnom prípade nemožno chápať ako protiruskú aktivitu.